Lídři zemí EU skutečně splnili svoji roli a zaslouží si naše poděkování. Myslím, že je důležité zmínit, že všechny evropské instituce by měly splnit svoji roli a udržet tak podporu veřejnosti.

Té politiky, která dnes udržuje a vytváří nová pracovní místa.

Závěrem mi dovolte zdůraznit, že evropské prostředky, které by měly být vynaloženy právě na ta klimatická opatření, by měly být otevřeny všem možným účinným, dostupným technologiím, tedy i jaderné energetice.